virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti á þingskjali níutíu og átta um tuttugasta og þriðja mál

endurskoðun þeirra á hundrað þrítugasta og öðrum löggjafarþingi var frumvarp til nýrra vatnalaga samþykkt sem lög frá alþingi og við umfjöllun um frumvarpið í þinginu var samkomulag um að gildistöku laganna yrði frestað til fyrsta nóvember tvö þúsund og sjö og

þessari nefnd sem skipuð var og kölluð hefur verið vatnalaganefnd hún var skipuð í janúar tvö þúsund og átta skilaði niðurstöðum sínum og tillögum til iðnaðarráðherra nú í september síðastliðinn ásamt ítarlegri skýrslu um vatnsréttindi og vatnalöggjöf einróma samstaða var í nefndinni um að leggja til að endurskoðun færi fram á vatnalögum númer tuttugu tvö þúsund og sex og lagði vatnalaganefnd jafnframt til að gildistöku laganna yrði frestað tímabundið meðan nefnd sem skipuð yrði á vegum iðnaðarráðherra og í samráði við umhverfis og forsætisráðherra ynni að endurskoðun laganna í samræmi við tillögur

og er að öðru leyti óbreytt lög frá því sem samþykkt voru á þingi síðastliðið haust háttvirtur iðnaðarnefnd leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt og að þessu nefndaráliti standa sá sem hér hefur framsögu ásamt einari má sigurðarsyni guðmundi magnússyni herdísi þórðardóttur guðmundi steingrímssyni rósu guðbjartsdóttur björk guðjónsdóttur og grétari mar jónssyni háttvirtur þingmaður og sessunautur minn guðni ágústsson var fjarverandi við afgreiðslu þessa máls upptekinn við það að bjarga málum þjóðarinnar að ég geri ráð fyrir en hefur lýst sig sammála þessu